2013. Supone facilitar el acceso a las obras publicadas para las personas que tienen alguna discapacidad visual severa. Permite —lo han dicho aquí— el intercambio transfronterizo de los libros y de otros materiales en formatos accesibles. Eso significa cualquier tipo de formato puede ser braille, puede ser macrotipo, puede ser audio. Hemos de decir que solamente aproximadamente un 5 de obras eran accesibles en este momento y, por lo tanto, había muchísimo material, hambre de lectura, que no era accesible a las personas ciegas. Eso generaba una discriminación y conculcaba los valores de los que somos referentes hoy en este Parlamento. Y por eso es un día grande, porque hoy somos merecedores del premio de la concordia. Hoy somos merecedores del premio de la paz que nos otorgaron hace unos años, porque hoy consolidamos el principio de no discriminación, el principio de igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la participación y la inclusión efectiva en nuestra sociedad. Hoy damos un paso para que se pueda gozar del derecho a la educación. Damos también un paso para que todas esas personas puedan recibir y también, de alguna manera, difundir información puedan, como todas las otras personas también, llevar a cabo investigaciones. Está claro que teníamos que hacer un equilibrio entre la protección eficaz de los derechos de autor, pero también teníamos que servir al interés general. Se trataba de un tema de derechos humanos. De hecho, es el primer tratado de derechos de autor en clave de derechos humanos, y por eso es muy importante, porque conecta con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los beneficios son innumerables. En primer lugar, ayuda a sensibilizar de manera valiente a toda la sociedad en cuanto a los retos y objetivos que tienen las personas con discapacidad, especialmente las personas ciegas. Siempre estamos diciendo, desde los colectivos de discapacidad, que es necesario que se visualice la diversidad de manera positiva, porque eso hará que la sociedad tenga valores. Hay un segundo beneficio, y es el acceso a educación. La educación es realmente lo que nos hace libres. La educación nos hace iguales en las oportunidades, y por eso también damos un gran paso. Se mejora la participación social y la integración social, y también se alivia la pobreza, porque en el momento en que se produzca esto habrá, sin ninguna duda, un aumento de todas las contribuciones a la economía nacional.